De akkor a Fotyga képviselő asszony éppen már befejezte a hozzászólását és de Sarnez képviselő asszony elkezdte. Úgyhogy nem tudtuk a kék kártyát figyelembe venni, ugyanakkor természetesen láttam, hogy Mr.